Nie wiem, czy to będzie moje ostatnie przemówienie, to zależy od najbliższych wyborów.

Dzisiaj omawiamy sprawę, która jest o tyle interesująca, że pokazuje konfrontację miedzy absolutnie fundamentalnym interesem linii lotniczych, które w czasach kryzysu ratują się, występując właśnie o przesunięcie do przyszłego roku możliwości właśnie tak, jak mówiliśmy tutaj tych limitów, a z drugiej strony interesem konsumentów, interesem pasażerów. Jeżeli pójdziemy na rękę co myślę, że jest racjonalne liniom lotniczym, to jednak nie mogą one czynić tego kosztem pasażerów. Sytuacja, w której rzeczywiście traktują tę sprawę jako pretekst i bezkarnie odwołują loty, jest sytuacją bardzo niebezpieczną.